Természetesen megszavaztam a Zika vírussal kapcsolatos jelentést. Hát hogyne szavazna meg az ember egy ilyen tragédiával, egy újabb járvánnyal kapcsolatos jelentést. De azért tanulságos volt, hogy hát én is iszonyú gyanakvással olvastam végig a jelentés szövegét, néztem, hol van benne esetlegesen a multinacionális cégeknek, gyógyszergyáraknak az érdeke. Hol van benne az, hogy a szenzációhajhász média esetleg eltorzít dolgokat. És valóban, ahogy az előző hozzászóló mondta, nem volt nehéz felfedezni, hogy a nyugati világ hogyan erőlteti rá az abortusz kultuszát az ún.

fejlődő országokban is, és Nyugat Európában is, és az egész Európai Unióban is inkább az abortusz megelőzésére koncentrálnánk. Az egyik oldalon áll tehát mindig a globális érdek, a gazdasági hatalom és politikai hatalom összekapcsolódva, a másik oldalon pedig a kiszolgáltatott emberek, akik próbálják megérteni az összefüggéseket a sok hazugság közepette.